Politická kultúra v tejto krajine je síce ešte poznačená silnou polarizáciou medzi blokmi Tymošenkovej a Janukoviča a obidve zoskupenia naďalej prekračujú hranice čestnej politickej súťaže, naším cieľom by však malo byť pritiahnutie občanov Ukrajiny k európskej kultúre a civilizácii. Aj naďalej preto musíme politickým lídrom Ukrajiny vysvetľovať, že politická súťaž sa nesmie zvrhnúť na ruvačku o moc bez akýchkoľvek pravidiel, ktorá generuje nepriateľstvo a nenávisť aj medzi obyvateľmi. Zodpovednosť politikov je kľúčová v tomto nervóznom prostredí, a preto k nim musí smerovať naša požiadavka na slušnejšiu, konštruktívnejšiu a zodpovednejšiu prácu.